Uruchomiliście eurosceptyczną lawinę, która zmiecie Was mam nadzieję przy następnych wyborach, bo stanęliście po stronie lobbystów przeciwko własnym obywatelom. I ci obywatele Was z tego rozliczą, a ja postaram się im w tym pomóc.